De storm van de crisis is gaan liggen, ook mede dankzij het nieuwe economisch bestuur waar ook dit Parlement een belangrijke rol in heeft gespeeld. Maar, Voorzitter, de urgentie is nog steeds hoog, want het niveau van werkeloosheid in de lidstaten is onacceptabel.

De aanbevelingen die de Commissie heeft gedaan voor structurele hervormingen van de begroting van publieke diensten, van de arbeidsmarkt, zijn cruciaal.

Dat gekozen wordt voor de korte termijn, voor lastenverzwaringen om de begroting voor het komend jaar op orde te brengen.

Worden er voldoende structurele maatregelen genomen?